Schengen is de oorzaak van de massale verplaatsing van criminaliteit en overlast. Nu de lidstaten eindelijk erkennen dat deze problemen aangepakt moeten worden, verzet dit Parlement zich tegen de oplossing.

Dit idealisme zorgt niet voor de gehoopte toenadering binnen Europa, maar juist voor verwijdering.

Brussel kiest voor het mislukte euro experiment en daarmee tegen de burger. Brussel kiest voor stijgende budgetten en daarmee tegen de belastingbetaler. En met Schengen kiest Brussel voor vrij verkeer van criminelen en tegen veiligheid. Voorzitter, het Europees Parlement steunt deze verkeerde keuzes.

Hij houdt niet van vrijheid, hij houdt niet van inspraak en niet van nationale democratie, maar wel van centralisme, regelzucht en Japanse gedichten. Daarom speciaal voor hem nu een haiku.

Reizende misdaad. De grens is overschreden.